Najlepša hvala, lep pozdrav vsem in hvala za vprašanje. In spoštovani poslanec, kot veste, je tretja razvojna os, prioritetni infrastrukturni projekt te vlade, te koalicije in aktivnosti potekajo na celotnem projektu - tako, severnem, srednem in južnem - z dinamiko, ki je odvisna predvsem od prometnih obremenitev omrežja na posameznem območju. Projekt južnega dela tretje razvojne osi, od avtoceste A dva do meje z Republiko Hrvaško poteka v okviru treh ločenih odsekov. In sicer, na prvem odseku od avtoceste A dva do priključka Maline, na drugem odseku do od priključka Maline do Metlike, s krakom od, do Črnomlja ter na tretjem odseku, od Črnomlja do Vinice. Prvi odsek od avtoceste A dva do Gorjancev oziroma priključka Maline je zasnovan kot štiripasovna cesta, hitra cesta, v dolžini sedemnajst cela devet kilometrov. Celotna trasa je razdeljena na štiri etape, gradnja pa je predvidena v dveh fazah. Prva faza obsega prvo in drugo etapo, v dolžini pet cela pet kilometrov, druga faza pa tretjo in četrto etapo, v dolžini dvanajst cela štiri kilometra. Za prvo fazo nove cestne povezave od avtoceste A dva do Osredka v, okviru pripravljalnih del poteka pridobivanje nepremičnin, priprava projektne in investicijske dokumentacije za traso in premostitvena objekta preko reke Krke ter ostale terenske raziskave, ki so potrebne za pričetek gradnje. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v prvi polovici letošnjega leta in v tem letu tudi že pričetek gradnje. Ta odsek naj bi bil dokončan in predan prometu konec leta dva tisoč dvaindvajset. Za drugo fazo projekta - to sta etapi tri in štiri - od Osredka do Malin je na podlagi do sedaj izdelane dokumentacije sprejeta odločitev o najustreznejšem scenariju nadaljnje izvedbe, kjer se bo že v začetni fazi cesta gradila v polnem štiripasovnem profilu. Gradnja tega odseka, ki vključuje tudi predor skozi Gorjance, je predvidena v letih dva tisoč dvaindvajset do dva tisoč šestindvajset. Na odseku od priključka Maline do Metlike oziroma Črnomlja je zaključen postopek prostorskega umeščanja. Z Republiko Hrvaško poteka usklajevanje glede priključevanja na njihovo avtocestno omrežje. Na podlagi opredeljene in medsebojno usklajene povezovalne prometne smeri se bodo nadaljevale aktivnosti prostorskega umeščanja v smeri Vinice, določitev prednostne smeri in aktivnosti za določitev investitorja na tej prednostni prometni smeri. Na srednjem delu tretje razvojne, osi, od avtoceste A ena pri Celju do avtoceste A dva pri Novem mestu, je bilo v letu dva tisoč osem, ko so se oblikovale variante za celoten projekt od Avstrije do Hrvaške, vrednoteno in primerjano deset variant. Vse različice so se začele na avtocesti A ena in končale z navezavo na avtocesto A dva. Potekale so v treh koridorjih, in sicer v zahodnem, sredinskem in vzhodnem koridorju. Varianta v sredinskem koridorju je bila ocenjena kot najustreznejša, s potekom od avtoceste A ena preko Celja, Laškega in Zidanega mostu, nadalje preko Tržišča, Mokronoga in Šmarjeških Toplic do Novega mesta. Potek te variante je aktualen tudi po dopolnjeni študiji variant v letu dva tisoč šestnajst, ki je bila tudi javno razgrnjena. Predlagana rešitev po tej varianti je novogradnja dvopasovne ceste z možnostjo bodoče širitve v štiripasovnico, dolžine približno sedeminpetdeset kilometrov. V okviru primerjalnih variant je bila proučena še varianta s potekom trase po obstoječih cestah z delnim z delnimi rekonstrukcijami ozkih grl ter varianta z bistveno večjim obsegom novogradenj kot prvo primerjana. Trenutno se študija variant dopolnjuje s hidrološko-hidravlično študijo, kartami poplavne varnosti in pripombami, podanimi v postopku javne razgrnitve. Sprejem odločitve o najustreznejši varianti je predviden konec leta dva tisoč dvajset.